Señora Presidenta, algunos miembros de este Parlamento Europeo, con compromiso y responsabilidades en el ámbito de las libertades y de los derechos fundamentales, hemos participado en todo el debate anterior, relativo a la situación en Hungría, y participamos en este debate, relativo a la situación en Bulgaria, sin ninguna concesión a los dobles raseros.

Lamentamos que este debate, en lugar de enfocar el punto de vista europeo, pueda derivar hacia una refriega de contradicciones nacionales, pensando en el público húngaro o en el público búlgaro. Porque hay un asunto europeo del que hablar sin ninguna concesión al doble rasero, y es el estado de la calidad de la democracia y los derechos fundamentales. Y tenemos razones para preocuparnos, efectivamente, de la configuración de esta agencia de seguridad nacional para la que se efectuó un nombramiento manifiestamente inaceptable. Tenemos razones para preocuparnos por esas protestas que tienen lugar en Bulgaria y que indican que este Parlamento debe ocuparse del estado de la calidad de la democracia y de los derechos fundamentales, dondequiera que se plantee una demanda cívica al respecto, para demandar el respeto de los derechos fundamentales, que tenga en cuenta las conclusiones del Consejo sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho y el informe de este Parlamento de 2012, así como el de la Comisión sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.